Das Kernziel von EMIR ist die Stärkung der Stabilität der Finanzmärkte in der EU durch höhere Anforderungen bei Meldung und bei der Transparenz. Der Bericht der EU Kommission kam zu dem Schluss, dass vor allem bei den nichtfinanziellen Gegenparteien hohe Hürden abgebaut werden müssen. Die Reformvorschläge beabsichtigen eine verbesserte, möglichst effiziente Verwendung der Mittel. Zahlreiche Industrie und Finanzunternehmen sind unmittelbar von EMIR betroffen. Die Absicherung der Geschäftsrisiken durch Reporting Pflichten verursacht Kosten. Ja, richtig aber ist, sie dort zu senken, wo die Finanzstabilität nicht geschwächt wird, um auf diese Weise unverhältnismäßig hohen Mehraufwand zu unterbinden, etwa die doppelte Mehrheit. Sie sollte beim finanziellen Unternehmen verbleiben. Mit breiter Mehrheit haben wir den ausgezeichneten Bericht meines Kollegen Werner Langen unterstützt. Ich bin ihm ausgesprochen dankbar dafür, dass wir heute, lieber Werner, darüber debattieren, bevor solche Verhandlungen im Trilog geführt werden. Das nenne ich absolute Möglichkeit an demokratischer Partizipation. Er schlägt vor, die deutlichen Verbesserungen bei den Berichtspflichten zu unterstützen in der Risikovorsorge, beim Bürokratieabbau. Auch wird der Aspekt der bislang nicht geregelten Risikobewertung von Pensionsfonds angegangen sein Stichwort war Runder Tisch, wirklich als eine große Chance für gemeinsame Ergebnisse. Wir stehen zu diesen Schritten eines modernen Regelwerkes für mehr Stabilität auf den Finanzmärkten. Lieber Werner, herzlichen Dank ein Bericht, der eine riesengroße Chance hat, breite Mehrheitsunterstützung zu bekommen.